Paní předsedající, konečně se přiblížila doba, kdy se ve starých a nových členských státech Unie sjednotí zemědělská politika a skončí deset let trvající diskriminace zemědělců z nových členských států.

Doufám, že v novém období nebudou vůči zemědělcům uplatněny nové diskriminační podmínky.

zastropování přímých plateb pro větší zemědělské podniky. Takový postup považuji za diskriminační vůči státům, jako je Česká republika, kde z historických důvodů máme větší farmy než jinde v Evropské unii. Zastropování přímých plateb proto odmítám, protože se jedná o opatření, které bude snižovat efektivitu zemědělského podnikání v celé Evropské unii.

Nyní ale řada politiků, především mezi Zelenými a z řad levice, chce udělat ze zemědělců výrobce biopaliv a bojovníky s globálním oteplováním.